forseti vill tilkynna að um klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrár um íbúðalánasjóð málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hæstvirts félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund